Gospođo predsjedateljice, želim reći da sam podržala ovaj prijedlog odbora jer su razvoj, konsolidacija i promicanje demokratskih načela temelj svakog društva. Najvažniji cilj je poštovanje temeljnih ljudskih prava iz Deklaracije o ljudskim pravima, njihova zaštita, promicanje i implementiranje pomoću raznih regionalnih i međunarodnih instrumenata iz tog područja. Treba ojačati civilno društvo i pružiti zaštitu žrtvama represije, ali isto tako treba stati u obranu boraca za ljudska prava. Jačanje demokracije kroz podupiranje participativne i reprezentativne demokracije u trećim zemljama također je od iznimne važnosti, a izborni procesi moraju biti jasni i transparentni. Također mora postojati profesionalnost tijekom izbornih procesa koji se moraju dovesti na višu razinu. Dakle, demokracija na lokalnoj razini mora se osnažiti, a ono na čemu se također mora poraditi je i promicanje jednake participacije osoba s invaliditetom u donošenju odluka.